Señor Presidente, señor Zalba, se ha referido usted en varias ocasiones a los proyectos del Gobierno de España en relación con la evasión fiscal. Contempla, supongo, los proyectos del Gobierno de España en materia de amnistía fiscal para los defraudadores. ¿Puede explicar a la Cámara en qué consiste la amnistía fiscal y cómo se va a regularizar a aquellos que han defraudado, en detrimento de aquellos que pagan correctamente?